să contribuim la acele politici care să conducă la atingerea obiectivului privind creșterea gradului de ocupare pe piața muncii și îmbunătățirea condițiilor privind securitatea și sănătatea la locul de muncă. Dar atunci când vorbim de obiective ale strategiei Uniunii până în 2020 trebuie să ne gândim la oameni, să punem oamenii pe primul loc, și în acest context femeile. Noua abordare cu care noi venim este aceea ca maternitatea să nu mai fie penalizată, mai ales când natalitatea scade, iar populația îmbătrânește și sărăcește, punându se acut problema sustenabilității schemelor de securitate socială.

de asemenea, măsurile propuse prin raport sunt o investiție în viitorul Europei. Vrem un concediu garantat de maternitate și un concediu care să fie plătit integral. Vă rog să gândim că nu trebuie să mai penalizăm maternitatea în Uniunea Europeană în secolul 21, iar femeile trebuie să se bucure de toate condițiile pentru o muncă decentă.